Panie przewodniczący! To, co najbardziej porusza mnie we wprowadzanej w Afganistanie zmianie prawa, to pozbawienie kobiet prawa do leczenia. Składają się na to zarówno zakaz wychodzenia z domu bez zezwolenia męża, jak i zakaz poddania się badaniu lekarskiemu. Afganistan jest krajem, gdzie w wyniku wieloletniej wojny domowej wyposażenie szpitali jest w stanie katastrofalnym. Z powodu zaminowania utrudniony jest dostęp do wody. Brak przekazywanych tradycyjnie między pokoleniami umiejętności higienicznych i radzenia sobie z drobniejszymi dolegliwościami bez pomocy medycznej. Młodej kobiecie matka nie przekaże, że dziecko warto wykąpać w rumianku, bo to odkaża.

Dodawanie do tego dramatu utrudniania dostępu do lekarza, do placówki medycznej, może mieć skutki katastrofalne dla całego pokolenia.